ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytingar á lögum á þingskjali þúsund og eitt þetta er málefni sem þingmenn þekkja ágætlega en frá hruni hafa verið gefnir greiðslufrestir á gjöldum ýmsum vegna greiðsluerfiðleika í atvinnulífinu það var fyrirhugað að það yrði í síðasta sinn í nóvember og desember síðastliðnum en það hefur nokkuð dregist að vinna úr greiðsluerfiðleikum í atvinnulífinu og við teljum þess vegna málefnalegar ástæður vera til þess að veita slíka fresti nú einu sinni enn en nokkur samstaða um það að það verði gert í síðasta sinn athygli okkar í efnahags og skattanefnd var vakin á þessari stöðu á mánudaginn var af hálfu fulltrúa úr atvinnulífinu en þá vildi svo til að hér var í þinginu nefndavika og því ekki unnt að bregðast við þeim ábendingum og óskum sem frá

það megi með þessum hætti ívilna